Aș dori să vă întreb dacă aveți în vedere crearea unui cadru european pentru a mări participarea IMM urilor în ceea ce privește accesarea fondurilor europene pentru turism.